Herr Präsident! Wir befinden uns mitten im sechsten großen Artensterben, diesmal vom Menschen verursacht. Wir bedrohen eine Million Arten, und ich finde, jetzt ist es höchste Zeit, etwas zu tun, und die UN Ziele sind wirklich gut.

Die Landwirtschaft in Europa trägt mit ihrer intensiven Art der Bewirtschaftung auch zum Artensterben bei. Wir müssen ganz klare Ziele formulieren, dass wir Pestizide reduzieren, aber auch, dass wir die erhöhten Stickstoffeinträge reduzieren. Wir tragen auch Verantwortung dafür, dass wir 20 Millionen Hektar von Soja importieren und damit die industrielle Landwirtschaft in Europa fördern. Auch da müssen wir grundlegend etwas ändern.

Nein, wir müssen auch die Land und Forstwirtschaft insgesamt extensivieren. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen Wir haben einen Antrag eingebracht, dass wir ein Moratorium für Gene Drives brauchen.